mér fannst hún að mörgu leyti ágæt stefnuræða forsætisráðherra eins langt og hún nær ég er til að mynda alveg sammála jóhönnu sigurðardóttur um mikilvægi þess að þjóðin fái nýja stjórnarskrá og að þjóðin sjálf fái að segja sína skoðun á henni í þjóðaratkvæðagreiðslu mér þótti vænt um að heyra hana tala um að okkur beri að viðurkenna að menntun sé mikilvægasta auðlind þjóðarinnar það er nefnilega sorglegra en tárum taki að lesa um enn meiri niðurskurð í heilbrigðiskerfinu á næsta ári

í því að snúa aftur heim það er líka gott að tryggja skuli að auðlindirnar verði í þjóðareign og lögfesta breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu megi þær verða sem róttækastar og einnig að klára skuli rammaáætlun hún hefði átt að liggja fyrir fyrir

forsætisráðherra vitnaði einnig í róbert aliber bandarískan hagfræðiprófessor sem varaði okkur við því fyrir hrun en segir nú að endurreisnin hafi gengið vel og betur en í flestum öðrum löndum róbert aliber er greinilega ekki með verðtryggt íslenskt húsnæðislán

ekki nóg að fárast yfir ofurgróða bankanna og vonast til að verði skilað aftur út í samfélagið bankar eru engar góðgerðarstofnanir þeir munu ekki skila gróðanum komist þeir upp með annað bankar hafa ekki samvisku það er gagnslaust að reyna að höfða til hennar bankar hafa ekki siðferðisvitund og ekki heldur samkennd bankar munu ekki hugsa sinn gang eins og forsætisráðherra vonar bönkum og eigendum þeirra er alveg sama um okkur þeir vilja bara peningana okkar arðinn sinn og einhver gæti spurt er eitthvað að því já því arðurinn er illa fenginn skýrsla rannsóknarnefndar alþingis sýnir okkur að bankarnir voru rændir innan frá og við súpum seyðið af öllu við öll nema auðvitað nýju bankarnir sem hafa hagnast yfir hundrað sextíu milljarða frá hruni hvaðan er sá arður kominn á hverju er hann byggður það er erfitt að lesa úr ársskýrslum um hver sé raunverulega ástæðan þó vaxtamunur sé mikill er útilokað að hagnaðurinn sé kominn til vegna hans sérstaklega ef við horfum einnig á þá milljarða sem fjármálafyrirtækin hafa þó verið að afskrifa það sem við vitum er að lánasöfnin voru færð úr gömlu bönkunum í þá eru með gríðarlegum afslætti við vitum líka að aðeins hluti hefur raunverulega verið notaður til leiðréttinga

heimilin eiga rétt á almennri leiðréttingu á lánum sínum og það er hlutverk stjórnvalda að sjá til þess að fjármálafyrirtækin hirði ekki þetta fé ef ekki nást samningar um almenna leiðréttingu verða stjórnvöld að láta hart mæta hörðu ein leið til þess er sú sem hreyfingin leggur fram í enn einu þingmáli sínu um skuldamál heimilanna en vonandi því síðasta að skattleggja þann afslátt sem nýju bankarnir fengu af lánastofnunum og ekki hefur verið notaður til leiðréttingar skattlagning upp á níutíu og fimm prósent af afslættinum ætti að tryggja að hann rataði til þeirra sem hafa horft á sparnað sinn í fasteignum gufa upp á meðan ríkið tryggði allar innstæður að fullu þá var einnig hægt að tryggja að viðskiptavinir íbúðalánasjóðs sætu við sama borð og aðrir forseti mér finnst einnig skjóta skökku við að forsætisráðherra kvarti yfir háum vöxtum á sama tíma og hún hælir sér af því að ríkissjóður hafi greitt átján milljarða á þessu ári í vaxtabætur og sérstaka vaxtaniðurgreiðslu eða sem nemur þriðjungi alls vaxtakostnaðar af húsnæðislánum heimilanna má ekki líta á þá aðgerð sem sérstakan ríkisstyrk til fjármálafyrirtækja sem geta þó haldið áfram vaxtaokri sínu en sent hluta reikningsins á ríkissjóð fyrir ári síðan var skipuð sérfræðinganefnd til að fara yfir stöðuna og leita lausna

aftur en í þetta sinn verður að ganga hreint til verks og koma með alvörutillögur fólk mun ekki bíða þolinmótt öllu lengur forseti það getur engin réttsýn manneskja horft upp á ofurhagnað bankanna afskriftir útrásardólga og kvótakónga á meðan heimilunum blæðir það okkar að stöðva þetta nú er nóg komið